Nous l'avons toujours respecté et c'est votre Parlement qui aura le dernier mot. Il est donc normal que le Parlement britannique prenne maintenant ses responsabilités et s'engage le premier sur la base de l'accord que nous avons négocié avec le gouvernement britannique et non pas contre lui ou sans lui pour obtenir ce que nous souhaitons tous, s'il s'agit bien du Brexit, un retrait ordonné. Je redis et je répète que si le Royaume Uni veut un retrait ordonné qui vaut beaucoup mieux qu'un retrait désordonné, alors cet accord là, c'est le seul possible. Il nous paraît légitime que votre Parlement, au moment où il donnera son accord, sache sans ambiguïté ce que veut, ce que souhaite, ce que décide le Royaume Uni pour son propre avenir.

Mais cette mission difficile, complexe je n'ai pas d'ailleurs été surpris par sa complexité reste une mission pour une négociation qui est négative. Le Brexit, c'est lose lose Personne, même pas M. Farage, n'a été capable de me démontrer ou de m'apporter la moindre preuve de la valeur ajoutée du Brexit.

des solutions opérationnelles, juridiquement valables pour apporter des solutions à chacun des problèmes posés par le Brexit partout et pour beaucoup de monde. Nous avons travaillé en respectant nos partenaires britanniques parce que, Mesdames et Messieurs les députés, nous avons pour le Royaume Uni définitivement du respect et même de l'admiration. Nous avons travaillé aussi sans nous laisser influencer par les turbulences et les discussions politiques internes au Royaume Uni. J'ai toujours dit que nous travaillions sans émotion, sans passion sur cette question, à partir des faits, des bases légales et des problèmes créés par le Brexit pour y trouver des solutions. Nous avons, enfin, travaillé en mettant en perspective cette négociation. Le Brexit, ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est pas une destination. Nous avons donc mis en perspective cette négociation, d'abord en tenant compte de la paix en Irlande. Tous les jours, tous les jours, nous avons eu cette exigence de tout faire pour préserver la paix fragile sur l'île d'Irlande. Puis, nous avons mis en perspective aussi ce que nous faisions par rapport à ce qui est notre fondation, notre fondement, à savoir le marché intérieur, qui est bien plus qu'une zone de libre échange, qui est un espace de vie en commun économique et social et qui doit être consolidé et conforté. Nous avons mis en perspective cette négociation en tenant compte aussi de ce qui a toujours été la priorité du Parlement européen et notre priorité, la sécurité des droits des citoyens. Quatre millions et demi de personnes parmi lesquelles un million et demi de citoyens britanniques qui vivent chez nous et trois millions et demi au moins de citoyens européens qui vivent et travaillent au Royaume

Je rappelle que si cet accord est voté par le Parlement britannique et par vous, les quatre millions et demi de personnes dont je parle verront leurs droits sécurisés de manière durable pour eux mêmes et pour leurs familles. C'est la meilleure garantie pour les citoyens. Le Royaume Uni s'est engagé à mettre en œuvre cet accord de manière pratique et nous devons vérifier que ce sera bien le cas. Voilà pourquoi les préoccupations que vous exprimez sont importantes, et il faut maintenir la pression avec les États membres pour que les engagements pris par le Royaume Uni soient respectés. Puis, nous avons toujours mis cette négociation en perspective puisque le Brexit, ce n'est pas la fin de l'histoire de ce que nous devons reconstruire avec le Royaume

Les Britanniques vont quitter plus de 600 accords internationaux. On ne va pas s'arrêter là. Le Royaume Uni reste là où il est, notre ami, notre allié, notre partenaire et donc nous devons reconstruire.

Mais, bien entendu qu'il va falloir négocier! Au delà du Brexit et de la séparation ou du divorce, il va falloir renégocier pendant un an, deux ans, trois ans, peut être plus, dans certains domaines, pour reconstruire tout ce qui aura été détricoté par la volonté de ceux qui ont soutenu le Brexit. Il va falloir reconstruire un accord de commerce équilibré avec ce qu'on appelle des règles du jeu pour éviter les risques qui existent de dumping fiscal, social, environnemental ou contre les droits des consommateurs. Il va falloir reconstruire une relation en matière de coopération universitaire, d'Erasmus, la recherche, la coopération policière et judiciaire, la sécurité, la défense, la politique étrangère, tous ces domaines où nous avons besoin de travailler durablement avec le Royaume Uni dans un nouveau contexte et dans un nouveau cadre politique.

Évidemment, là nous parlons des conséquences du Brexit. Elles sont innombrables, elles ont été souvent sous estimées, notamment au Royaume Uni, et nous y faisons face. Mais il y a les leçons du Brexit.

Dans ces leçons, il y a une leçon

C'est qu'il faut dire la vérité aux citoyens avant qu'ils votent. C'est notre responsabilité de dire la vérité aux citoyens.

C'est tout cela l'agenda positif, qui est bien plus important que le Brexit. Ce que je veux dire, parce que je peux en témoigner, c'est que c'est exactement le souhait et l'engagement de Mme von der Leyen et de sa nouvelle équipe, que de s'attacher maintenant prioritairement à ce nouvel agenda positif. Mais je veux dire aussi pour avoir eu le privilège et l'honneur d'être à ses côtés pendant ces trois années et de rester naturellement durablement son ami que c'est l'engagement du président Juncker et de son équipe de commissaires.